Domnule președinte, stimate coleg, o să fiu foarte scurtă.

Scurt dumneavoastră considerați o fantezie faptul că există pedeapsa cu moartea și că sunt oameni care sunt pedepsiți să li se ia viața?